Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod minister! Gotovo sta seznanjena s številnimi težavami, s katerimi se soočajo starši otrok s posebnimi potrebami. V javnosti se o tem veliko premalo govori. Ti starši praviloma živijo v težkih razmerah in nosijo veliko breme. V mnogih primerih pretežko, da bi ga zmogli brez posledic nositi dlje časa. Starši otrok s posebnimi potrebami niso zelo glasna socialno izključena skupina prebivalcev, zato nimajo niti časa niti energije niti znanja. Opravljajo predvsem plemenito delo, skrbi za najšibkejše, za svoje otroke, ki potrebujejo pomoč. Zato da jim pomagamo in olajšamo breme, smo tu mi, poslanci in predvsem vi, ministri z vsemi sodelavci, z vsemi službami. Po vsem, kar so mi povedali starši otrok s posebnimi potrebami, ki so se obupani obrnili na našo poslansko skupino, je težav veliko. Premalo fizioterapevtskih obravnav, prenizko nadomestilo za izgubljeni dohodek, način dodeljevanja in prenizek znesek dodatka za nego, prenizko število plenic, ki pripadajo otroku s posebnimi potrebami na dan, pripomočki in dolga doba čakanja na njihovo izdelavo, premalo centrov za rehabilitacijo po izgledal URI Soča, ureditev bolniških odsotnosti za nego oziroma spremstvo otrok za očete, preveč dolgotrajne obravnave vlog na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsi lahko vidimo, da je sistem zastarel, okoren in povsem neprimeren za sodobne standarde. Spoštovana ministra! Sprašujem vaju, kdaj in kako se bosta lotila naštetih in drugih zadev s področja staršev otrok s posebnimi potrebami. Kako in do kdaj bosta sistem posodobila tako, da bo resnično odgovarjal na potrebe otrok s posebnimi potrebami, njihovim staršem pa nudil podporo pri negi, ne pa še dodatno breme birokracije, čakanja in borbe za dosego pravic, ki jim pripadajo? Prosim za konkretne ukrepe, ki jih tudi časovno opredelita. Ravno danes pa sem dobil elektronski email, ki me je pošteno šokiral. Namreč večini bolezni oziroma stanj otrok s posebnimi potrebami se niža dodatek za nego otroka in s tem tudi možnost do nadomestila za izgubljeni dohodek. Kaj kdo je to sprejel, na podlagi česa? To so milo rečeno spremembe sprejete iz fotelja in brez realnega vpogleda v življenje takih družin. Prosim, če mi posredujete pojasnila. Za vaš odgovor se vama najlepše zahvaljuje.